Pani Przewodnicząca! Funkcjonowanie i organizacja Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, można powiedzieć, wykluwały się w boju, ponieważ służba ta była tworzona, a z drugiej strony działo się to też w okresie takiego zbalansowania pomiędzy instytucjami europejskimi i państwami członkowskimi, które pan Gualtieri określił jako naturalny stan niezadowolenia

Jednocześnie chciałbym także podkreślić, że to był także okres ważnych wydarzeń, które weryfikowały funkcjonowanie tej służby, tzn. arabska wiosna, nowa rola w zakresie praw człowieka, powołanie nowych instytucji takich jak pełnomocnik do spraw praw człowieka.

Wydaje mi się, że te wypracowane zasady współpracy z komisarzami, którzy odpowiadają za cały ten obszar spraw zagranicznych, tzn.

Cieszy przede wszystkim to, że również pozostali komisarze są włączeni w ten proces, bo w chwili obecnej polityka zagraniczna to nie tylko dyplomacja, ale przede wszystkim również kwestie gospodarcze. Rzeczywiście ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich stanowią potencjał do wykorzystania. Gdy uda się to w jakiś sposób na nowo określić, byłoby to bardzo dobre. No i ostatnia sprawa to balans geograficzny w służbach.